Der vorliegende Bericht sieht vor, dass die energieintensiven Branchen der Stein und keramischen Industrie von der Liste gestrichen und dafür Maßnahmen eingeführt werden sollen. Hier sind Änderungen notwendig, und ich würde Ihnen gerne ein Beispiel nennen, warum diese Änderungen notwendig sind.

Es ist auch fraglich, ob diese Maßnahme überhaupt WTO kompatibel ist. Und eines ist klar Die Wettbewerbsfähigkeit von Zement Kalk Ziegel und Glasprodukten gegenüber Bau und Grundstoffen sinkt, und der Preis für die Produkte steigt.

Und das kostet Arbeitsplätze und Wachstum und bedeutet eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen.